Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, je suis très heureuse de vous présenter ce soir, enfin, notre accord final, après les négociations sur le règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

C'est pourquoi il était important de revenir sur la législation et de travailler assez vite. Le gel et la confiscation des biens et des avoirs des criminels constituent aussi un outil de lutte contre la criminalité et le terrorisme, en particulier du fait qu'en privant les terroristes des produits de leurs activités illégales, on les empêche d'organiser des attentats.

Ce n'est pas acceptable et on ne peut pas continuer de cette manière.

Nos outils doivent donc être pensés à l'échelle européenne et pour les Européens. J'étais contente lorsque la Commission a immédiatement proposé de travailler sur un règlement, et non une directive. Même si quelques États membres, à cet égard, traînaient un peu les pieds, c'est finalement cet outil juridique qui a été accepté et sur lequel nous voterons demain. Le Parlement a bien sûr adopté en janvier, à une très large majorité, une position ambitieuse qui simplifie et normalise les procédures, et qui améliore la rapidité et l'efficacité des décisions de gel et de confiscation en resserrant les délais. Évidemment, c'est une position qui donne une place majeure aux victimes et qui a été défendue bec et ongles dans les négociations interinstitutionnelles avec le soutien des rapporteurs fictifs, que je remercie tout particulièrement de leur confiance et pour la bonne ambiance de travail qui a été la nôtre. Face à l'importance de cet outil, nos partenaires institutionnels ont répondu et œuvré rapidement et minutieusement. À l'issue des négociations, nous avons obtenu un outil équilibré, respectueux des droits fondamentaux et opérationnel. L'accord final repose sur de meilleures garanties procédurales avec une définition du terme personne concernée C'était un point très important puisqu'on ne pouvait pas ignorer qu'il arrive que des personnes innocentes soient affectées par des décisions de gel et de confiscation.

Nous nous sommes battus et nous avons obtenu la réutilisation à des fins sociales des biens confisqués et, enfin, dans un des objectifs clés, le Parlement a été particulièrement uni sur l'objectif de créer un outil qui soit rapide pour être efficace.

Enfin, nous avons lutté d'arrache pied pour renforcer et encore mieux prendre en compte les droits fondamentaux. Outre l'obligation de respecter les principes clés de nécessité et de proportionnalité, nous nous sommes battus avec succès pour insérer une clause de non reconnaissance basée sur les droits fondamentaux pour les décisions de gel et de confiscation.